A veces los ahorros salen muy caros.

La Comisión Europea es nuestro último recurso. He hecho una batería de preguntas y espero las respuestas de la Comisión.